Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane predstavnice ministrstva, kolegi, kolegice! Vsem skupaj en lep pozdrav! Najprej moram povedati, da v Poslanski skupini SDS danes mukoma poslušamo argumente šestih koalicijskih strank in predstavnikov različnih ministrstev, ki iz petnih žil vlečejo argumente, ki nakazujejo, da nimajo posluha za družinsko politiko v Republiki Sloveniji. Še več, danes smo nekajkrat slišali s predstavnikov, predvsem enega ministrstva, kako imamo super oziroma eno najboljših družinskih politik. Mi je zelo žal, da ti predstavniki vlade ne povedo, zakaj so potem tako dobri družinski politiki mladi nenaklonjeni in bežijo v druge sosednje države, kjer so družinski politiki veliko bolj naklonjeni. Da pa je ta zakon in tudi predhodna dva zakona, ki govorita o družinski politiki, dobro, govorita saj dva zelo znani dejstvi. Prvič, velika tišina poslancev koalicije pri razpravah in pa drugi argument, zakaj so ti zakoni danes zelo dobri in potrebni, pa je tišina mainstream medijev, ki ne poroča o teh pomembnih zakonih za slovenske družine in tudi za slovenske otroke, kot imamo danes pred sabo pri zakonu o vrtcih. Kajti resnično težko poslušamo argumente predstavnice ministrstva, pa verjetno tudi vseh šestih koalicijskih poslanec, ki ne podprejo zakona, v katerem je lepo napisano, in ga bodo sami danes večkrat citirali, "da se določijo dodatne ugodnosti pri plačilu staršev za vrtec, s ci, s čimer naj bi se izboljšal socialno-ekonomski položaj družin, starši pa bili posledično, bi se posledično odločali za rojstev več otrok, kar bi zboljšalo demografsko sliko Republike Slovenije". Koalicija je proti. Predlagatelji predlagajo, da se staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, za starejšega otroka določi za en razred nižjo ceno kot znaša plačilo, ki jim je določeno v skladu z zakonom, ki ureja uveljavitev pravic iz javnih sredstev. Za mlajše otroke pa so plačila oproščeni. Koalicija šestih strank pa je proti. Prav tako zakon predlaga, da se starši za otroka, ki dopolni starost pet let, plačajo petdeset procentov plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo za vrtec. Koalicija šestih strank pa je proti. Koalicija šestih strank je proti, čeprav predlagatelji povedo in se tudi predstavnica vlade, in verjetno bodo to mnenje ponavljali tudi predstavniki koalicije, strinja, ko predlagatelji napišejo, citiram: "Poudarjamo, da bi oba ukrepa staršem omogočila veliko lažje usklajevanje družinskega poklicnega življenja." Družine bi bile finančno in organizacijsko razbremenjene, ukrep nižje cene za prvega otroka in brezplačni vrtec za mlajše otroke je že bil v veljavi do leta dva dvanajst in je ugodno vplival na družinsko življenje upravičencev. Čas po uvedbi pravice je po podatkih UMAR tudi sovpadal z najvišjo stopnjo rodnosti v Sloveniji v zadnjih desetih letih. Vsi se strinjajo, koalicija šestih strank pa je proti. Namesto da bi vsi zaploskali in rekli: "Razprava sploh ni potrebna, počakajmo na glasovanje jutri zvečer in soglasno podpremo nujno potrebno spremembo Zakona o vrtcih." Ampak ne. Šest koalicijskih strank bo proti. Kajti jasno je, da se tukaj razlikujemo in imamo dve možnosti. Prvo, tako imenovano desno krilo koali, parlamenta, je tisto krilo, ki je družinam naklonjeno in bo ta zakon kot tudi predhodna dva zakona, podprlo. In pa imamo sredinsko in levo krilo, ki družinski politiki in otrokom ni naklonjeno. Kajti, kot vidimo v mnenju Vlade Republike Slovenije, se poslužujejo istih manter, kot jih poslušamo že od leta dva tisoč štirinajst naprej, citiram: "Vlada je mnenja, da je potrebno k reševanju tega vprašanja pristopiti celostno in je pred uvedbo kakršnihkoli sprememb tega področja potrebna temeljita analiza stanja." To imajo verjetno mušter na vseh ministrstvih, ko pride pred njih zakon s strani opozicije in rečejo, ne, mi bomo sistemsko uredili, ampak najprej rabimo analizo stanja. Še več, potem bodo sami pripravili predloge, ki bodo ob upoštevanju vseh pogojev v prihodnjem obdobju omogočali razbremenjevanje staršev s plačili za vrtec ter dosego končnega cilja, to je brezplačni vrtec v naši državi za vse otroke. V Poslanski skupini SDS bomo to pozdravili, ampak verjetno tega ne bomo dočakali, to je pa tista resničnost, ki nas se skupaj čaka. Skratka, tudi s tem zakonom se kažeta dve politiki. Ena politika desnega krila državnega zbora, ki želi, da imajo slovenske družine urejeno razmerje, tako finančno kot tudi čim manj birokratsko za svoje delovanje, za svoje ustvarjanje, da imajo čim več otrok, da se v Sloveniji rodi čim več otrok, in pa imamo drugo krilo, ki čedalje bolj jasno kaže, da jim slovenska družina ni prioriteta oziroma še več, posegajo po različnih ciljih, da v Slovenijo pride čim več drugih prebivalcev, s čim več drugimi otroci. Skratka, vem, da bom spet obtožen ne vem kakšnega, da v SDS zganjamo demagogijo, ampak imamo dve možnosti, ali slovenski otroci ali migranti. Prihodnost pri glasovanju bo jasna. In danes tukaj poslušamo, kako se nekatere stranke opozicije demagoške, populistične, ampak te stranke, Nova Slovenija danes pa tudi SDS, predlagamo iste ali podobne zakone, ker imamo isti ali podoben koncept delovanja v prid družinske politike. In to kažemo oziroma smo pokazali v obdobju dva tisoč štiri- dva tisoč osem, ko je skoraj desna vladna koalicija sprejela ogromno pozitivnih ukrepov na področju družinske politike in na področju otrok. In imamo potem politiko od leta dva tisoč trinajst dalje, ko vladajo leve stranke, ki so družini nenaklonjene, ki spreminjajo pojem, ki spreminjajo koncept, kaj sploh je družina, in sprejemajo zakone, kjer delijo le tu in tam določenim skupinam, nikakor pa ne želijo zasledovati tega, kar sami govorijo o mnenju. Spoštovana državna sekretarka, vlada Mira Cera in tudi vlada Marjana Šarca vseskozi poudarja, da je potrebno k reševanju tega vprašanja pristopiti celostno, pa me zanima, kaj predstavniki različnih ministrstev počnete od decembra dva tisoč štirinajst. Samo razmišljate, na drugi strani pa v praksi škodujete slovenskim družinam. Potem poslušamo učinke oziroma razprave poslancev koalicije, hočeš, kako so finančne posledice teh ukrepov nekaj čudnega, nekaj, kar državni proračun ne prinese. Resnično težko v Poslanski skupini SDS sprejmemo dejstvo, da se pri otrocih govori, da je nekdo proti zakonu, ker ima zakon finančne posledice, in to govori vlada, ki se hvali, kako je v teh treh mesecih dala pol milijarde evrov različnim subjektom, ki so njim po volji in to govori vlada, ki ima probleme na različnih področjih. Ki ne zna pobrati denarja, ki leži na cesti, NLB, TEŠ, predor Karavanke, nakup vojaških vozil in tako naprej. Ker delite denar v brezna brez dna, ko pa imamo pred sabo zakon, ki na leto potrebuje enaindvajset milijonov evrov, pa je ta vladni šestorček proti. Skratka, zanimivo je, da so proti predvsem stranke, ki pri ostalih zakonih najbolj glasno kričijo, kako so pa one socialne stranke in one skrbijo za socialo. Ko pa imamo pred nami vprašanje otrok in njihove vzgoje v vrtcih, pa so te isto socialni čuteči ljudje v besedah, ne socialni v svojih dejanjih, ker očitno bodo danes, glede na to, da bodo ponavljali mnenje vlade, proti. Danes je bilo veliko rečenega že tudi pri prejšnjih zakonih, tudi pri tem, češ, kako so občine obremenjene z zakonom, kot je pred nami in ki je že bil ukrep spremenjen. Spoštovani, v Poslanski skupini SDS za razliko od marsikatere druge stranke smo aktivni tudi na lokalnem področju. Kar nekaj med nami je bilo bivših poslancev, kar nekaj je občinskih svetnikov oziroma smo bili občinski svetniki, vsi smo pozdravili tisti ukrep, razen da je morda prišel eno leto prehitro, ampak od leta dva tisoč osem, ko smo sprejeli ukrep za brezplačnega drugega otroka v vrtcu, so vse občine kljub morebitnim pomislekom, ali bodo uspele narediti, z veseljem gradile nove vrtce. Potem je prišel minister Črnač, ki je posamezne vrtce že spravil v še večjo energetsko učinkovitost, da so še lahko dodatno zidali oddelko oddelke, kjer so v občinskih upravah sprevideli, da so premajhne vrtce zgradili. In zato imamo danes tako polno zasedenost slovenskih vrtcev oziroma otrok v slovenskih vrtcih. Ker je včasih vladala opcija, ki je družinam in otrokom prijazna. Danes pa si iz pitne, iz petnih žil vlečejo argumenti, tudi to, kako občine tega ne bodo zmogle, kako finance tega ne bodo zmogle, dejstvi pa sta samo dve. Dober zakon, napačen predlagatelj. V Poslanski skupini SDS bomo predlog poslanske skupine Nova Slovenije glede Zakona o vrtcih z veseljem podprli. Hvala.